Señor presidente, señora comisaria Jourová, hemos compartido esta tarde algunos de nosotros con usted debates importantes Eurojust, decomiso de dinero procedente de negocios ilícitos y, ahora, lavado de dinero a través del sistema bancario en la Unión Europea. Todo esto requiere cooperación para hacer frente a la criminalidad organizada y a los beneficios de los delitos que se cometen. Billones de euros se lavan a través de casos notorios en bancos europeos —procedentes, a menudo, de Rusia, de las antiguas repúblicas soviéticas—, pero, en todo caso, enseñando lecciones muy claras ausencia de mecanismos eficaces, de acuerdos de cooperación con terceros países y, sobre todo, retraso en la gestión del problema y escala nacional de la respuesta, que ponen de manifiesto que nos hace falta un mecanismo europeo, eficaz y de calidad, de supervisión bancaria para que emitamos un mensaje muy claro al que tienen derecho los ciudadanos europeos.